Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eine gemeinsame Migrationspolitik das ist mehr als nur eine gemeinsame Asylpolitik. Und wie wichtig sie wäre, werden wir in diesem Sommer wieder sehen.

Ich will einen zweiten Aspekt ansprechen.

Aber ich würde gerne von Ihnen oder vom Rat, falls jemand irgendwann noch mal wieder an einer solchen Debatte teilnimmt, gerne wissen, warum so vieles nicht funktioniert.

Das ist aber nicht geschehen, und kein Mensch erklärt uns, warum nicht.

Wir tun das auch Rat und Kommission gut. Aber wir müssen uns ein bisschen besser informieren, sonst wird das auf Dauer nicht gut gehen.